númer ellefu tvö þúsund og átta lög um sértryggð skuldabréf tóku gildi fjórða mars síðast liðinn síðan þá hefur fjármálaeftirlitið unnið að

lögin hafa verið þýdd á ensku og síðast en ekki síst hafa fjármálafyrirtæki hafið undirbúning að útgáfu sértryggðra skuldabréf í samræmi við ákvæði laganna af því tilefni hafa komið fram ýmsar ábendingar og fyrirspurnir sem varða efni laganna og fjármálafyrirtækin eða fjármálaeftirlitið höfðu ekki komið auga á áður en málið var unnið að til þess kæmi það er einkum og sér í lagi hvað varðar fjórtándu greinar laganna sé sérstaklega tekið fram að sértryggð skuldabréf falli ekki í gjalddaga þótt bú útgefanda sé tekið til gjaldþrotaskipta þetta sé enda nauðsynlegt þar sem ella gilti hin almenna regla laga um gjaldþrotaskipti á hinn bóginn sé þess ekki sérstaklega getið að afleiðusamningar sem gerðir

gerð laganna fyrr í vetur þótti ekki rétt að kveða sérstaklega á um stöðu afleiðusamninga í fjórtándu greinar laganna ástæðan er sú að tilvitnuð regla fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein laga um gjaldþrotaskipti tekur til einhliða krafna á hendur þrotamanni sem þó getur vissulega sprottið af samningi sem upphaflega var gagnkvæmur afleiðusamningar eru gagnkvæmir samningar sem eiga undir fimmtánda kafla laga um gjaldþrotaskipti samkvæmt fyrstu málsgrein nítugasta og fyrstu grein laga um gjaldþrotaskipti getur því skiptastjóri tekið ákvörðun um að þrotabúið gangi inn í afleiðusamning það er ljóst að það ber skiptastjóra að gera í slíkum tilvikum ella gæti hann bakað sér skaðabótaábyrgð á það hefur verið bent að óheppilegt geti verið að skiptastjóri hafi val um það hvort þrotabúið gangi inn í afleiðusamninga eða ekki auk þess sem bent hefur verið á að afleiðusamningar séu oft þannig að um einn aðalsamning sé að ræða og marga undirsamninga og geti staða þeirra verið mismunandi þannig að það kunni að vera hagstætt fyrir þrotabúið að skiptastjórinn ákveði að þrotabúið skuli ganga inn í suma undirsamninga en ekki aðra þótt ekki sé talið líklegt að þessi staða komi upp má taka undir að ekki sé heppilegt að skiptastjóri hafi val um það hvort þrotabúið skuli ganga inn í samningana eða ekki og öruggast væri að mælt væri fyrir um það í lögunum að þrotabúið gangi inn í slíka samninga án fyrirvara með því móti má komast hjá því að skiptastjóri lendi í þeirri stöðu að þurfa að velja á milli hagsmuna kröfuhafa samkvæmt sértryggðu skuldabréfi og hagsmuna annarra kröfuhafa þess vegna er lagt til í frumvarpinu að bætt sé málslið við fjórtándu greinar þar sem tekið sé af skarið um að búið taki við réttindum og skyldum samkvæmt afleiðusamningum sem gerðir hafa verið á grundvelli laganna þá hefur verið vakin athygli á því að lög um sértryggð skuldabréf geri ráð fyrir að bæði hin sértryggðu skuldabréf og afleiðusamningar njóti fullnusturéttar í tryggingasafni því sem stendur til tryggingar sértryggðum skuldabréfum útgefanda ekki sé hins vegar tekið fram í lögunum hver innbyrðis staða þessara skuldbindinga er meðal annars hvort skuldbindingar samkvæmt afleiðusamningum njóti stöðu samkvæmt hundrað og elleftu grein laga um gjaldþrotaskipti líkt og sértryggðu skuldabréfin eða hvort staða afleiðusamninganna sé önnur sú regla gildir að þegar þrotabú gengur inn í gagnkvæman samning samkvæmt reglum fimmtánda kafla laga um gjaldþrotaskipti gildir regla þriðju málsgrein nítugasta og fyrstu grein laganna um rétthæð greiðslna sem inna á af hendi smátt og smátt slíkar greiðslur njóta stöðu samkvæmt þriðju málsgrein hundrað og tíundu greinar það er skiptakostnaður í þessu sambandi verður að vekja athygli á þriðju málsgrein hundrað og elleftu grein laganna en samkvæmt henni njóta greiðslur samkvæmt afleiðusamningum tengdum útgáfu sértryggðra skuldabréfa aðeins stöðu eins og þær væru skiptakostnaður af verðmæti hinnar veðsettu eignar í þessu felst í stuttu máli að greiðslur samkvæmt afleiðusamningum njóta sömu stöðu og kröfur samkvæmt sértryggðu skuldabréfi til að taka af öll tvímæli það er ef ekki yrði talið að afleiðusamningur uppfyllti það skilyrði að greiðslur ætti að inna af hendi smátt og smátt er lagt til í frumvarpinu að skýrt sé tekið fram hver sé staða krafna samkvæmt afleiðusamningum sem gerðir

samkvæmt þeirri reglu njóta kröfur samkvæmt afleiðusamningum sömu stöðu í skuldaröð og kröfur samkvæmt sértryggðu skuldabréfi verði frumvarpið að lögum ætti því óvissu að vera eytt um stöðu þeirra afleiðusamninga sem gerðir hafa verið í þeim tilgangi að verja eignir í tryggingasafni því sem stendur til tryggingar sértryggðum skuldabréfum útgefanda rétt til að rifja upp að inntak þessa máls er að með aukinni útgáfu sértryggðra skuldabréfa hefur þörfin fyrir setningu laga og útgáfu þeirra aukist og þess vegna voru lögin sett hérna fyrr í vetur byggðust á ýmsum evrópskum lögum um sama efni sérstaklega þeim sænsku og um er að ræða fjármálagerninga sem bera öll helstu einkenni skuldabréfs það er skrifleg einhliða óskilyrt skuldaviðurkenning með öðrum orðum loforð um að greiða tiltekna fjárupphæð á einum eða fleiri gjalddögum sama og á við um önnur skuldabréf sem eru ýmist með eða án tryggingar algengustu tryggingaskuldabréf eru veð eða ábyrgðir einstaklinga eða lögaðila en sértryggðu skuldabréfin eru hins vegar ekki tryggð með eiginlegu veði og heldur ekki með sérstakri ábyrgðarlýsingu þriðja manns og njóta sérstaks tryggingaréttar í tryggingasafni

nýja valkosti fjárfesta til lengri tíma stofnanafjárfesta lífeyrissjóða og líftryggingafélaga og eru nýr og öruggur valkostur sem að öllu jöfnu getur fengið sjálfstætt mat matsfyrirtækja íslensku fjármálafyrirtækin hófu strax að nýta sér þessa löggjöf eftir að hún var samþykkt hérna í byrjun mars og liggur fyrir að sum þeirra eru að verða sér út um töluverða fjármuni byggða á sértryggðum skuldabréfum en hafa rekist á þessa óvissu sem hér hefur verið rakin og er